Ich glaube, es bestand weitgehend Einigkeit im Hohen Haus, dass der Dialog zwischen den Hochschulen und der Arbeitswelt und Wirtschaft für alle Beteiligten von Vorteil sein kann, für die Hochschulen selbst, die Forscher, die Professoren, die Studierenden, für die Unternehmen und für die Gesellschaft insgesamt. Es geht meines Erachtens nicht um das Ob, sondern um die Ausgestaltung des Dialogs und der Zusammenarbeit, also um das Wie. Es geht um den Wissenstransfer, um den Dialog und den Informationsaustausch während der Bildung und in der lebenslangen Weiterbildung, es geht um Kooperation bei der Grundlagenforschung, es geht um mehr Praxisnähe neben dem Theoretischen in der Bildung durch Einblick in die wirtschaftliche Wertschöpfung und Produktion.

Wir wollen mit unserem Forum einen kleinen Beitrag leisten, eine Plattform bieten und werden jetzt prüfen, wie die Aktivitäten unseres Forums ergänzt werden können.